Hvala, predsednica, za besedo. Jaz se strinjam ogromno zadev, to, kar ste omenili, kar ste rekli glede zaščite študentov, glede dela študentov in vsega, ampak moramo razumeti, da mora biti obvezna ena ločnica, ena razlika med študentskim delom in med navadnim, rednim delom, se pravi, zaposlitvijo. Zdaj, ta zakon je bil nekako en sporazum, mislim, v sporazumu je bilo pisano to, da to bomo mogli sprejeti, ne, o sodelovanju med vlado in med, med Levico, ne. Zdaj, tukaj se odprejo določeni pomisleki glede tega, ne, zdaj, naj bo jasno, mi bomo zakon potrdili, jaz bom potrdil to zadevo, ampak kljub temu se mi zdi prav, da povem tudi tisto svoje razmišljanje o tem. Zame ta rešitev, ki je na mizi, tukaj ni prava, bom kar povedal, ne ustreza, no, iz več iz več, razlogov. Ta minimalna postavka, ki jo vi toliko forsirate, da jo bi dvignili - zakaj? Prvo kot prvo, postavka, fiksna postavka ni pravična glede na lokacijo, na primer, Ljubljane, Maribora, Obale ali pa podeželja. Že v osnovi so plače drugačne v teh mestih ali pa na, v, na podeželju. Se pravi, tudi postavka minimalna študentska mora biti drugačna, ker so plače drugačne, že v osnovi so plače drugačne, glede na lokacijo, kjer je delovno, mesto. Zdaj, ta višina postavke ne moremo enačiti z delom, ker tukaj so izkušnje, so kvalifikacije, tukaj je dosti vprašanj, ki ki dela to razliko med študentom in med rednim, redno zaposlitvijo. Mi, bomo prišli lahko v to situacijo, kjer bo lahko nastalo, da bo študent s to postavko dobil več plače, kakor bo dobil za redno delo. Žalostno, jaz upam, da ne, ampak to se zna tudi zgoditi. Delodajalci kot taki, veste sami, da so izrazili pomislek, so skeptični glede tega. Ker pol, kaj pomeni? Pol ni več študentsko delo za njih tako pomembno, kakor je za študenta. Zdaj, moramo vedeti nekaj, da študentsko delo je unikum, ne, tu v Evropi tega ne poznajo. Tudi to je treba povedati, jaz lahko dam primer sosednje Italije, študentsko delo v Italiji ne obstaja, ga ni. Če hočeš delati čez poletje, ko imaš fraj, te zaposlijo, pač te zaposlijo za toliko, kolikor te zaposlijo, in končano. In delaš lahko tri mesece, štiri mesece, dva meseca. Študentsko delo je unikum in to je dobro za nas. Jaz to odobravam, absolutno. Tu smo pred drugimi, ne, ampak paziti moramo na to. Izredno moramo paziti, da ne gremo čez tiste meje, ki je predvidena za študentsko delo. Da ne postane to delovno razmerje, pol pa ni v redu več. In tukaj so moji pomisleki. Glejte, tudi ŠOS, so študentska organizacija, smo dobili dokument njihov. Tudi oni, ne, niso bili prav prepričani, pravzaprav moram povedati, da so dali negativno mnenje glede tega. In pomeni pa, če sami dajo, ne, če niso bili navdušeni sami, mislim, da nekaj tukaj je, ne. Zdaj, ni bilo obravnavano niti na na ekonomsko-socialnem svetu. Dajmo se vprašati, zakaj. Tudi tukaj bi lahko nekaj o tem. Jaz pravim, da študentsko delo absolutno ne sme nadomestiti redno delo. Tu je osnova in, to mora biti ena dopolnitev ob študiju. To more biti, ne smemo. Jaz, kar je kolega, Kordiš, rekel, njegova teorija, skratka v dveh besedah, če ponovim, kar ste govorili petnajst minut, je, dajmo več denarja študentom, bodo bolj zaslužili, bojo manj delali, da bojo več časa za študirati. To je bila, to je, poanta vsega, kar ste vi povedali. To je tisto opravičilo, zakaj dvigati, zakaj dvigati minimalno postavko študentom. Zgrešeno, mislim zakaj? Glejte, peturna postavka, pet, pet ur, pet evrov na uro, to je devetsto evrov mesečno, ne. Zdaj, vi dajete, tudi tukaj ste dali en predlog od sto sedeminšestdeset ur, ko ne vem kje, zdaj sedem ur in pol delovni, ne, ja, seveda, saj tudi to je res, tudi to imo v Sloveniji. Ne, imamo osem- urni, delovni čas, v resnici je sedem in pol ker pol ure ima malice plačane. Tudi to nima Evropa. Tudi na tem smo unikum ne. Evropa ima osem ur delovnih, in pol če imaš, niti malice nimajo, dosti jih nima plačane, tega tu, se pravi, dostikrat delamo primerjave plač glede na tujino, koliko je nižja tujina, ampak tudi delamo dvajset procentov manj in to moramo tudi povedati. Mi v bistvu delamo sedem ur in pol, in pol ure, ki ima malico, je plačana in še malica je plačana po vrhu, ne samo, da je postavka pol ure plačana, tudi malica je plačana. V redu. In bomo zadovoljni glede tega. Tako da tista postavka, ki ste jo omenili glede na delitev minimalno uro postavko, bi morali delati na osem, delovni urnik, se pravi, pride sto šestinsedemdeset ur, ne pa sto sedeminšestdeset, ne, ampak to je takoj takoj je razlika, ne. Zdaj, jaz ponavljam, jaz bom, kljub mojim pomislekom, ne, in še enkrat ponavljam, ne, ker poznamo, v delovnem svetu, kaj pomeni zaposliti študenta, zakaj zaposlimo študenta in smo tudi zadovoljni, zato da zaposlimo študenta. In absolutno sem proti tistim, da mislijo, da študentje so samo za kelnariti ali pa da samo delajo dodatna dela taka ali drugačna. Imamo študente, ki so strokovnjaki, pridni, in jih moramo pripraviti na delo, ki bo jutri, ampak ne smemo jih pripraviti na tak način, da se bo zgodilo, da bo celo, mesečni, mesečna njihova plača višja kakor pa pol na delovnem mestu, ker to se bo zgodilo, če bomo mi tako na tak način višali. Ker zahtevka neto pomeni toliko bruto in ni več tudi interesent delodajalec, da lahko tako osebo, zaposli, ker pol bo iskal espeje, bo iskal agencije raznorazne, da ne bomo mi to zdaj izničili tisto dobro, kar smo do zdaj naredili. Z vsem spoštovanjem do študentov, pa jaz sem prvi, ki rečem, da je prav, da študent nekaj zasluži, ampak ne sme biti študentsko delo razlog, da bo on delal pa nategoval svoj študij do nedogleda. Tudi tukaj bi mogli omejiti, kaj pomeni študentsko delo, do kdaj je študentsko delo. Ne, tudi to ne v glavnem, jaz bom rekel tako, zakon bomo mi v SAB-u sigurno potrdili. Želimo, da bo jutri, verjetno ker to ni nobena rešitev, kar imamo zdaj na mizi. To je zdaj začasna rešitev in upamo in si želimo, da bo jutri verjetno kakšen predlog, ki bo to zadevo celovito in sistemsko tudi rešil. Toliko z naše strani. Hvala.